Et nous ne l'acceptons pas et, je le dis, nous ne l'acceptons pas à travers les groupes.

Ce sont des télévisions avec lesquelles nous avons travaillé.

On veut bien croire qu'il y a un argument technique et qu'il y aurait eu des annonces auparavant.

Mes collègues ont été extrêmement mesurés dans cette résolution, puisque nous n'avons pas la nature des équipements

Et si ce n'est pas vrai, à ce moment là, c'est une violation importante de la liberté d'opinion et d'expression. Il faudra donc que le gouvernement israélien je ne parle pas du peuple israélien mais du gouvernement israélien nous en rende compte puisque nous sommes effectivement des alliés de ce gouvernement.

Donc, clarification, et surtout ne jamais laisser passer ici des atteintes à la liberté d'expression. Je pense que tous les collègues étaient d'accord et je remercie d'ailleurs mes collègues du PPE d'avoir accepté de signer avec nous cette résolution, qui est tout de même lourde de sens.